Señor Presidente, no voy a insistir sobre lo que se ha dicho ya. La Presidencia belga ha sido una Presidencia magnífica. Quiero aquí subrayar dos perlas la supervisión financiera y el semestre europeo. Y quiero subrayarlas para decir lo que se ha hecho y, sobre todo, lo que hay que hacer. En materia de supervisión financiera, el Ministro Reynders, en 48 horas, logró desatascar un dosier que estaba atascado y fuimos capaces de dar al Consejo y a la Comisión lo que la Comisión nos había pedido unas autoridades europeas que pudiesen empezar a funcionar el 1 de enero de 2011, autoridades fuertes, autoridades auténticamente europeas, autoridades con dientes. Lo que ha ocurrido después es poco tranquilizador. Todavía no tenemos presidentes de las autoridades tenemos un presupuesto extraordinariamente escaso y me dicen que las retribuciones para las personas que van a ocupar los cargos en esas autoridades no son brillantes. Desde luego, mucho menos brillantes que los bonus que cobran los banqueros en Londres. Dos asignaturas pendientes la regulación de los entes sistémicos y las contribuciones e impuestos a la actividad bancaria. En regulación de entes sistémicos, nosotros queremos que la supervisión corresponda a la Autoridad Europea, a través de las autoridades nacionales, que actuarían, en este caso, como agentes y estarían sujetas a las instrucciones de la autoridad continental.

En materia de fiscalidad, la última aportación del Comisario Šemeta pone encima de la mesa todos los impuestos posibles en materia de bancos. Este Parlamento ha votado ya dos contribuciones la contribución a los fondos de garantía coordinados y la contribución a los fondos de estabilidad bancaria. Eso es un dato, podemos luego discutir el impuesto sobre la actividad bancaria o los impuestos sobre transacciones bancarias, pero lo otro, insisto, es un dato.